Onorevole Balczó, visto che ha attaccato giustamente l'assenza del ministro Gramegna qui in quest'Aula, mi chiedo allora perché all'interno di questa relazione non diamo una responsabilità politica al governo del Lussemburgo e alla figura di Juncker, che è il politico che ha sostenuto per più di quindici anni queste politiche elusive. Se non diamo responsabilità politica agli Stati che stanno appunto portando avanti politiche elusive, non riusciremo mai a risolvere il problema. Quindi è d'accordo a inserire il nome di Juncker in questa relazione?